Denn wir beschließen seit Jahren Regeln und Gesetze, um gerade solche giftigen Stoffe zu isolieren, sicher zu halten, damit so etwas nicht passiert. Offensichtlich ist hier etwas falsch gelaufen, offensichtlich gibt es hier Verantwortliche, die die Regeln und Gesetze der Europäischen Union nicht umgesetzt haben. Da gilt es ganz einfach, diese zur Verantwortung zu ziehen. Die Frage muss beantwortet werden Wer war verantwortlich und wer nicht? Ich bewundere die Ungarn, die dann sehr schnell reagiert und eine größere Katastrophe verhindert haben.

Wir haben die Regeln, und wir können Misswirtschaft in einem Land nicht nach Europa transferieren und die Schäden hier begleichen lassen. Das kann nicht die Folge sein.

da. Er ist für unvorhergesehene Dinge da, die nun einmal eintreten können. Dafür müssen wir das Geld bereithalten, und nicht für solche Fälle wie jetzt in Ungarn. Aber ich mache einen Vorschlag Wir hatten im Jahr 2002 bei den Überschwemmungen auch keinen Solidaritätsfonds und konnten die EFRE Mittel einsetzen, z. B. mit Minderung der Kofinanzierung in diesem Bereich. Damit ist den Ländern auch geholfen, wenn sie ihre Mittel dann für andere Dinge einsetzen